Wir brauchen ihn dringend! Punkt, aus, basta! Nämlich jetzt! Faktum ist nämlich, dass die EU Länder immer weiter auseinanderdriften.

Diejenigen, die am wenigsten haben! Nichts gegen Sie, Herr Kommissar! Es ist sehr schön, dass Sie heute mit uns diskutieren. Mir wäre es allerdings auch sehr recht, wenn der Sozialkommissar hier wäre, damit er all das an Bord nehmen kann.

Insofern bedauere ich es natürlich auch, dass der Rat heute nicht anwesend ist. Eine soziale Säule ist schließlich eine Investition! Es geht ja letztlich darum, was dann mehr oder weniger gemacht wird.